vikum og mánuðum um tíu fyrirtæki dag hvern næstu tólf mánuði þetta eru ótrúlegar tölur miðað við það að sjö hundruð fjörutíu og átta fyrirtæki urðu gjaldþrota í fyrra og var þar þó um nýtt met frá því að mælingar hófust árið nítján hundruð níutíu hvað varðar rauntölur þá voru sjötíu fyrirtæki tekin til gjaldþrotaskipta nú í janúar samanborið við fjörutíu og eitt fyrirtæki í janúar tvö þúsund og átta það jafngildir sjötíu og eitt prósent aukningu á milli ára flest gjaldþrotin eru í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð heild og smásöluverslun og viðgerðum á vélknúnum ökutækjum staðan er því mjög alvarleg sérstaklega í ljósi þess að nú eru rúmlega sautján þúsund manns á atvinnuleysisskrá og menn bara halda áfram að bætast við ef fjöldi fyrirtækja verður gjaldþrota lykilaðilar í að fjármagna rekstur fyrirtækja hér á landi eru ríkisbankarnir þeir hafa í hendi sinni fjöregg íslensku þjóðarinnar sjálft atvinnulífið og því skiptir miklu að vita hversu hátt bankarnir eru að ganga fram í krefjast gjaldþrotaskipta fyrirtækja sterkur orðrómur er þess efnis að bankarnir séu farnir að ganga æ harðar fram og að ný fyrirtæki hrúgast inn á fyrirtækjasölur á vegum bankanna sem dæmi má nefna að ég hef í höndum tölvupóstssamskipti við ríkisbanka við iðnaðarfyrirtæki þar sem eigendum er boðið af starfsmönnum bankans að bankinn mun greiða kostnað við gjaldþrotabeiðni ef eigandinn er tilbúinn að lýsa fyrirtækið gjaldþrota allt til að flýta ferlinu og auðvelda málin væntanlega fyrir bankann í öðrum tilvikum heyrum við fréttir þar sem nýir eigendur fá afskrifaða fleiri milljarða króna skuldir líkt og í tilviki útgáfufélags morgunblaðsins í einhverjum tilvikum virðist eignum gjaldþrotafélaga hafi verið ráðstafað aftur til fyrri eigenda eins og í tilviki next og noa noa og humac á norðurlöndunum því ber ég fram eftirfarandi fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra um meðferð fyrirtækja á vegum ríkisbankanna hversu mörg fyrirtæki hafa verið tekin til gjaldþrotaskipta að beiðni nýju bankanna sundurliðað eftir bönkum hver er heildarupphæð afskrifaðra skulda fyrirtækja hjá nýju bönkunum sundurliðað eftir bönkum og í hversu mörgum tilvikum hefur eignum fyrirtækja verið ráðstafað aftur til fyrri eigenda eða tengdra aðila